Hemos usado la herramienta del Derecho de la competencia —la Comisión lo ha utilizado de forma efectiva en el último mandato—, pero tras la sentencia de los casos de Fiat y Starbucks también hemos visto que eso tiene un límite. Y la única manera de combatir efectivamente la elusión es con nuevas medidas. Y esta medida de obligar a las grandes compañías —recuerdo, tan solo aquellas que facturan más de 750 millones al año— es imprescindible, para obligarlas a decirnos exactamente qué producen, en qué país y cuántos empleados tienen, en relación con su actividad financiera. Es imprescindible para evitar la elusión fiscal. Además, los argumentos cuando negociamos esto en el Parlamento, que nos venían a decir que eso crearía una desventaja de las empresas europeas competitivas...

Por lo tanto, ese no es un argumento válido. No hay ninguna razón para esconderse, para no sacar adelante esta medida. Y en relación con los Estados miembros, quiero decir de una manera muy clara que no es aceptable desde un punto de vista institucional que tengan parado un dosier durante tres años, cuando este Parlamento ya se ha pronunciado y ya tiene una posición, y que se escondan detrás de la cuestión de la base legal. Miren, no pueden esconderse detrás de esta cuestión para no avanzar en la materia. Esto es absolutamente impresentable. Por lo tanto, yo quiero hacer un llamamiento a todos los Gobiernos a que realmente desbloqueen esta Directiva para que salga adelante. Desearía también dirigirme a la Presidencia finlandesa —a quien quiero agradecerle que haya reactivado el tema, porque es verdad que estaba completamente aparcado y la Presidencia finlandesa lo ha reactivado y quiero agradecérselo—, para saber qué espera de las próximas reuniones. Que nos dé algún detalle más. Ya sé que hoy no nos puede dar ningún compromiso porque están negociando, pero denos, por lo menos, alguna perspectiva, porque los ciudadanos realmente necesitan saber si alguna de estas medidas va a salir adelante de una vez por todas.